Ik verwelkom ook de genuanceerde houding van de Commissie over biologisch afbreekbaar plastic. Duidelijke afspraken zijn nodig, maar we moeten ook beseffen dat zelfs dát soort plastic geen zaligmakende oplossing is voor zwerfvuil op zee, integendeel.

Europese oplossingen moeten, zullen, kúnnen hier echt het verschil maken. Tot slot roep ik de Commissie op om snel werk te maken van het wetgevend werk, maar ook oog te hebben voor maatwerk en haar acties niet te beperken tot consumentenverpakkingen. Ook in de business to business markt is er zeker ruimte voor innovatie!